Predstavený návrh nariadenia o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc patrí medzi konkrétne opatrenia smerujúce k posilneniu solidarity európskych občanov s ľuďmi, ktorí sa ocitli v tiesni a v núdzi. Je všeobecne známe, že Únia je najväčším svetovým poskytovateľom humanitárnej pomoci, je však nesmierne dôležité umožniť občanom Európskej únie podieľať sa na humanitárnej pomoci osobne. Bezprostredná priama pomoc prináša aj svoje nebezpečenstvo vzhľadom na mimoriadne prírodné alebo spoločenské podmienky v cieľových krajinách, a preto je namieste vytvoriť bezpečný rámec na jej efektívne a rýchle poskytovanie. Talent dobrovoľníkov, ich schopnosti a hlavne dobré srdce musia byť ocenené aj tým, že sa podmienkami dobrovoľníkov legislatívne zaoberá aj zákonodarca a týmto spôsobom upevňuje ich postavenie v rámci humanitárnej pomoci Únie.